Treba si uvedomiť, že k dopravnej legislatíve nemôžme pristupovať sektorovo, pretože jednotlivé druhy dopravy navzájom súvisia, sú prepojené a treba sa aj na túto legislatívu pozerať z tohto hľadiska z hľadiska užívateľa, cestujúceho.

Z tohto pohľadu sa treba zamerať najmä na prevádzkovateľov pravidelných dopravných liniek, ktorí by mali niesť zodpovednosť za to, že v určitom čase, v určitom termíne cestujúceho prepravia podľa podmienok, aké sú dohodnuté v prepravných podmienkach.